Das hatte einen guten Bericht zur Folge. Dafür nochmals meinen herzlichen Dank. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Es wurde ja schon dargestellt, wie sich die Entwicklung bei BSE TSE vollzogen hat, und die alten Kollegen nicht vom Alter her, sondern die, die lange hier sind wissen ja, was wir 1990 diskutiert haben und wie wir damals gehandelt haben. Dass die Gesetzgebung, die wir damals verabschiedet haben, diesen Erfolg haben würde, habe ich damals, ehrlich gesagt, auch nicht so recht geglaubt. Aber es ist passiert, und wir haben ein sehr gutes Ergebnis erreicht.

Man sollte da schon dem Vorschlag der Kommission entsprechen 72 Monate, das ist eine Sache, die wir vertreten können. Ich habe im Verfütterungsbereich eine Änderung eingebracht, die vielleicht zu Irritationen führt.

Das sollten wir berücksichtigen und hier nicht eine neue Entwicklung fordern.